Ez is jó példája a mostani vita illetve a Közlekedési Bizottság egyhangú támogatása. A környezet kímélése, a biztonságosabb közlekedés, és én magam is egyeztettem az otthoni szakmai szervezetekkel. Az ő támogatásuk egy fontos jelzés számunkra. Én két dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit csak részben érintettünk a Bizottságban, vagy a mostani vitában Az egyik kérdés az az úthálózat fejlesztése. Elhangzott Deli Andor kollégámtól, hogy Közép és Kelet Európában nagyon sok helyen az úthálózat és nem feltétlenül az autópályákról beszélek, hanem a másod harmadrendű utakról nincs felkészülve a továbbiakban sem arra, hogy egyébként a Nyugat Európában megszokott minőségű közlekedés legyen. A második szempont, amit Biztos Asszonynak szeretnék jelezni, hogy ha új szabályokat létesítünk a vezetőfülkék kialakítása kapcsán, vagy más kérdésekben, akkor mondjuk azt a többi kollégának a Bizottságban, hogy készítse fel az európai ipart erre. Mert az európai iparnak ez lehetőség, hogy az új szabványok mentén új iparágakban akár munkahelyeket teremtve az európai ipart belül erősítve lépjünk fel. Ebben kérnék egy együttműködést a Bizottságon belül.